dove non ci possono essere sindacati liberi, dove sono vietate le associazioni e le organizzazioni non governative, dove il governo utilizza dei cosiddetti teppisti per reprimere i difensori dei diritti umani.

Per questo io direi che dovremmo voltare veramente pagina quando parliamo di simili accordi.